Chère collègue, vous ne m'avez pas écouté, manifestement. Je propose la création d'une autorité indépendante. Vous devriez être ravie, ce sera de nature à faire triompher enfin l'état de droit et nous en avons bien besoin dans cet hémicycle.